Yo creo que hay un problema macroeconómico de la política que se ha llevado a cabo durante los últimos años

Las rentas mínimas, la lucha contra la pobreza energética, un observatorio europeo que permita ver lo que está pasando hoy y por qué está pasando.